Mit der Kommission und den Mitarbeitern haben wir seit 2010 die Debatte geführt. Sie war intensiv, sie war kontrovers, sie war mehr oder weniger der Benchmark, die europäische Regelung weltweit.

Das zweite wichtige Thema sind die Pensionsfonds. Ich habe nochmal nachgeschaut Den größten Anteil an OTC Derivaten haben die Pensionsfonds in Italien mit 1,8 Billionen Euro, dann kommen die Niederlande mit 1,2 Billionen und dann mehrere andere Mitgliedstaaten mit kleineren Beträgen. Insgesamt hat die Kommission ja Vorschläge gemacht, nicht nur im Rahmen des REFIT Programms, sondern auch zur location policy der Bericht von Frau Hübner, der bereits in den Verhandlungen ist und wir haben die Aufsicht verstärkt durch den Vorschlag, die ESMA stärker zu beteiligen und die EZB dort einzubeziehen. Ein geschlossenes Paket, von dem ich hoffe, dass wir es relativ schnell zu Ende bringen können, damit keine Übergangszeiten ohne Regelung entstehen, wie der Kollege Ježek gesagt hat. Insofern möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Ich glaube, es ist und war richtig, dass wir ein so wichtiges Thema der Finanzmarktregulierung nicht nur im Ausschuss, sondern auch im Plenum debattieren und im Endeffekt darüber abstimmen, sodass jeder Kollege die Möglichkeit hat, sich durch die internen Beratungen zu informieren und zu beteiligen.